40 des jeunes sont aujourd'hui sans emploi, et bien plus si on tenait compte de tous ceux qui partent. Et pourtant, vous m'entendez bien, nous avons donné à ce pays, ou nous l'avons aidé, pour près de 500 milliards d'euros. Je m'explique 100 milliards par l'annulation des dettes privées, 100 milliards par le report des différentes dettes, soit 200 milliards de dons et 300 milliards par le rachat total de toute la dette. Et tout ceci pour un résultat qui consiste à diviser par deux et à détruire économiquement ce pays.